Domnule Președinte, acest proiect de reglementare europeană răspunde unei cerințe reale, atât a economiei, cât și a pieței financiare, și anume formarea de fonduri europene de investiții pe termen lung. În Europa, băncile, care domină piețele financiare, au reținerea de a se implica în finanțarea unor investiții pe termen lung, deoarece ele mobilizează resurse de creditare, de regulă, pe termen scurt. Avem nevoie de asemenea fonduri de investiții care să permită mobilizarea resurselor nu numai de la investitorii profesionali, dar și de la micii investitori care, de regulă, investesc economiile lor, iar pentru ca acești mici investitori să aibă încrederea să și depună economiile pe termen lung în asemenea fonduri europene de investiții, dânșii trebuie să aibă credința că aceste fonduri sunt gestionate corect, aplică reguli prudențiale,

Raportul conține asemenea reguli de prudență și consider că este un pas foarte bun înainte, așa că voi vota pentru acest raport.